Hvala. Vsem prav lep pozdrav. Spoštovani gospod minister za notranje zadeve. Prejšnji teden sem se udeležil v Italiji, izjemno odmevne okrogle mize o varnosti in zakonitosti na balkanski poti. Med ostali udeleženci so bili na primer Tonelli, šef antimafijske komisije italijanskega parlamenta, pa potem Piazza, svetovalec in poznavalec za, boj proti islamskemu terorizmu. No, v uvodnem delu je nastopil tudi Massimiliano Fedriga, predsednik dežele Furlanije - Julijske krajine. Naj samo rečem, da kakšen slovenski politik po tedne čaka, da pride do njega. Tukaj pa se ni zdelo nobenemu v Sloveniji vredno, da bi, prišel tisto posneti in narediti eno poročilo kljub temu, da se situacija na italijanski meji slabša. V eni sami akciji so prejšnji teden zajeli osemdeset ilegalnih migrantov naenkrat, ki so tja prišli iz Slovenije, postajajo pa tudi vse bolj nasilni. Samo nekaj ur pred to okroglo mizo je prišlo prvič, kolikor je meni znano, na italijanski meji do direktnega streljanja na vozilo. Italijanski policisti so, ko je, pač, skupina ilegalnih migrantov s kombijem hotela vdreti v Italijo, odprli ogenj in to zares, ne v kakšne gume, ampak direktno v, sprednje steklo, kar je seveda nekaj, o čemer bi morali ljudje vedeti. Pa kolikor je meni znano, o tem nihče v Sloveniji ni poročal. Zdaj. Zdi se mi, da tukajle vlada že nekoliko zakon omerta, ne, ki je značilen za mafijo, to je tisto, da se molči, no, ampak, Italijani zelo resno in zelo naglas opozarjajo na en problem, o katerem vas želim danes vprašati, to pa je vloga nekaterih slovenskih nevladnih organizacij, ki pri tem drastičnem ponovnem povečevanju števila ilegalnih, balkanski poti, opravljajo problematično vlogo, ki je po mojem prepričanju v očitnem nasprotju z veljavno zakonodajo. Hodijo dol v Sarajevo oziroma v Bosno, tam dajejo inštrukcije ilegalnim migrantom, jih vabijo v Slovenijo, dajo jim napotke za pot, navodila za uporabo, potem raznih, programov, tudi preko GSM-a. V Sloveniji je pa že, prava veriga potem, ne? Obstajajo celo sprejemni centri, seveda nelegalni, ne, za ilegalne migrante na njihovih poteh. Eden od njih naj bi bil recimo pri Gotenici. Policiji pred nosom, so ga pred časom zdaj odkrili. Ali res niso prej vedeli zanj ali ne, drugo vprašanje, pa še kakšen tak je. In zato vas vprašam, gospod minister, kako boste ukrepali proti tem, nevladnim organizacijam, ki očitno za denar slovenskih davkoplačevalcev kršijo zakon, spravljajo Slovenijo v nevarnost in v težave na mednarodnem področju?